Señor presidente. En primer lugar, damos la bienvenida a este paquete tan esperado y lleno de expectativas, señor vicepresidente, señora comisaria. El compromiso de reducir el 40 de emisiones de CO2 para 2030 es un objetivo que se construye sobre la realidad, que a veces es tozuda.